virðulegi forseti allt sem háttvirtur þingmaður nefndi eru hugmyndir sem hægt er að styðjast við við þær aðstæður sem nú eru forsenda þess til að mynda að við fáum hér erlenda fjárfestingu er að það komist verð á krónuna er að hér náist ró á gjaldeyrismarkaði er að við getum snúið af þeirri þróun sem við höfum staðið frammi fyrir nú um nokkurt skeið þetta er lykilatriði þessi vaxtahækkun sem án efa verður gagnrýnd og vonandi verður skammvinn er liður einn liður í því að reyna að ná þessu markmiði ég er sannfærður um að ef allir taka höndum saman og þjóðin tekur höndum saman munum við ná því á skemmri tíma en margir hyggja nú að komast upp úr þeim öldudal sem íslenska þjóðin er nú stödd í